Gospođo predsjednice, izbjegavanje plaćanja poreza preko računa nije ništa novo, tako da su Rajski dokumenti samo potvrdili da oni najbogatiji i najmoćniji uvijek nađu način da zaštitite svoje bogatstvo. Nacionalni proračuni zbog ove prakse trpe ogromnu štetu i ostaju bez novca koji bi mogao biti upotrijebljen za dizanje kvalitete života svih stanovnika. Koliko su krivi oni koji izbjegavaju plaćati poreze, toliko su krivi i oni koji im to dopuštaju, a to su politika i porezne ustanove. Danas je dosta teško sakriti trag novca i stoga još više budi sumnju da je to sprega politike i utajivača poreza. Ako doista želimo pokazati da nije tako, pokrenimo se konačno i zaustavimo izvlačenje i sakrivanje novca u porezne oaze, a ako nismo spremni onda čekajmo drugi financijski leak pa ćemo opet samo pričati o tome.